Señor presidente, quieren presentar estos fondos como una contribución generosa y humanitaria de la Unión Europea a la cooperación al desarrollo.

Esto reúne toda la estrategia insolidaria hacia la que se orienta la Unión Europea. Estos fondos de garantía convierten la cooperación al desarrollo en un negocio y en un instrumento financiero cuyos beneficios se embolsan las empresas privadas y cuyas pérdidas, en caso de haberlas, se cubren con recursos públicos. Tanto el fondo de garantía de acciones exteriores como el fondo para pérdidas por operaciones exteriores son, ambos, los brazos financieros para hacer de la política de cooperación una política de retención de la migración y un negocio privado.

El Banco Europeo de Inversiones es a día de hoy una organización criminal. El BEI promueve beneficios financieros y crímenes contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.

En las islas Canarias, 125 millones para infraestructuras de gas en vez de renovables.

Lo que está haciendo el BEI es convertir la financiación para el desarrollo en una ayuda pública para incrementar los beneficios de las empresas privadas y del capital privado, y esto es algo que no se puede tolerar.